Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, dopo oltre quattro anni dalla presentazione della proposta di un nuovo regolamento sul biologico, quest'Aula si prepara finalmente a un voto sull'accordo raggiunto dai nostri negoziatori. Pur riconoscendo la necessità di aggiornare il regolamento precedente, soprattutto alla luce della notevole crescita del settore, sia in termini di superficie che di fatturato, l'esito dei negoziati rappresenta per noi, purtroppo, un'occasione persa. Infatti, nonostante il mandato del Parlamento chiedesse di incoraggiare lo sviluppo sostenibile della produzione biologica, di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli operatori del settore e di migliorare la fiducia dei consumatori, l'accordo finale rappresenta un compromesso al ribasso, non essendo riuscito a fissare alcuna soglia sui residui di fitofarmaci e ora si rischia di creare forme di competizione sleale tra aziende di diversi Stati membri e di mettere in seria crisi le produzioni biologiche di quei paesi che, come l'Italia, si distinguono per avere legislazioni più stringenti.